Onderzoek toont aan dat onze bedrijven onvoldoende uitgerust zijn tegen cyberrisico's en we moeten waakzaam zijn voor de inmenging van andere machtsblokken.

En dat doen we niet alleen. We laten voldoende ruimte aan de overheden en bedrijven om onderling afspraken te maken en in te blijven zetten op innovatie. We moeten er nu op toezien dat de nodige investeringen in heel Europa gebeuren en de maatregelen goed geïmplementeerd worden in het belang van de Europese consument. Ik roep de Europese Unie op om dit goed op te volgen en beveel lidstaten zoals België aan om hiernaast ook zelf nog meer maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld het tekort aan experts voor cyberveiligheid.